Vielen Dank, Herr

Ich kann für mich persönlich erklären Ich habe mit Enthusiasmus zugehört. Ich hatte den Eindruck, nicht alle Kollegen haben das gleichermaßen getan. Aber eines kann ich Ihnen sagen Was ist Irland für ein glückliches Land mit einem so wunderbaren Staatsoberhaupt!